A jelentés számos pozitív elemet tartalmaz, és van, amihez hozzárendeli a megvalósítási eszközt is, így például az Erasmus program esetében. Ennek ellenére a népszavazáskor tartózkodtam a következők miatt minden tagországtól elvárja a jelentéstevő, hogy a középiskolai tananyagba építsen be egy egyoldalú uniós propagandát, és alakítson ki egy külön nem létező, EU s állampolgár identitást. A migránsok oktatásának, képzésének kérdése olyan túlzott hangsúllyal szerepel, ami annak elfogadását jelenti, hogy a következő években az európai kontinens a bevándorlók kontinensévé válik. A jelentés megfogalmazása, a kötelező elvárások figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az oktatás egyébként nemzeti hatáskör.